Also, dass Sie den Kollegen Verhofstadt 50 Sekunden über die Zeit sprechen lassen, finde ich schon ganz schön beachtlich, wenn Sie andere nach fünf Sekunden abdrehen. Es wird in diesem Zusammenhang immer von Bürgernähe gesprochen. Kollegen, wissen Sie, was echte Bürgernähe in diesem Fall bedeutet hätte? Echte Bürgernähe hätte bedeutet, dass wir die 73 Sitze, die nach dem Brexit frei werden, einsparen. Das hätte den europäischen Bürgern wirklich etwas gebracht. Nun ist der Plan also zumindest wenn es nach dem Ausschuss geht dass 27 Sitze auf Mitgliedstaaten verteilt werden und die anderen 46 frei bleibenden oder frei werdenden Sitze auf transnationale Listen verteilt werden. Ich bin schon sehr gespannt, wie der Rat die Initiative dieses Hauses sieht. Ich kann mir nur sehr schwer vorstellen, dass dies dort eine Zustimmung findet.

Aber wenn schon, dann wäre es nur logisch und recht gewesen, diese frei werdenden Sitze insgesamt auf alle Mitgliedstaaten zu verteilen. 46 Sitze auf transnationalen Listen was bedeutet das?

Ich denke, da irren Sie gewaltig, wenn Sie sich das ausdenken. Die Konsequenz wird ja sein, dass diese vermeintlichen Spitzenkandidaten am Ende nur aus den großen Mitgliedstaaten kommen werden, denn dort gibt es dann de facto die Stimmen zu holen, mit der Folge, dass in den kleinen Mitgliedstaaten diese Spitzenkandidaten relativ unbekannt sein werden.

Aber ich weiß schon, in welche Richtung das geht. Das geht in Richtung Bundesstaat. Aber das kann ich Ihnen sagen Das hätten Sie aus dem Brexit lernen können gerade das wollen die Bürger nicht.